Madame la Présidente, des milliers de jeunes Européens sont partis combattre en Syrie et en Irak. Combien sont ils aujourd'hui prêts à partir là bas ou à commettre des massacres, ici ou ailleurs? Permettez moi d'exprimer ma solidarité vis à vis de Tunis qui vient d'être à nouveau frappée par un attentat. Alors oui, il faut tout faire pour empêcher ces jeunes de passer à l'acte, mais il faut aussi savoir s'occuper de ceux qui reviennent.

Leurs profils se différencient de plus en plus classes moyennes, milieux populaires ou même milieux très favorisés.

Leurs parcours sont de plus en plus différenciés, ils sont marginalisés et psychologiquement faibles, mais aussi parfaitement intégrés.